Paní předsedající, dámy a pánové, co si myslí dnešní studenti o pádu komunismu před 30 lety? Práce 30 studentů, kteří se přihlásili do literární soutěže ve Zlínském kraji, ukázaly jejich znalost faktů a porozumění hodnotám, o které šlo tehdy i dnes. Posuďte sami z úryvku vítězné práce Adély Zábojníkové z gymnázia v Uherském Brodě Touto dobou se chystáme na oslavy toho, že se to povedlo. Myslím, že každý by se měl zastavit a věnovat krátkou vzpomínku na lidi, kteří museli obětovat sebe, abychom my měli šťastný život plný radosti. Kdo ví, co se zrodí z té vzpomínky letošní. Ať už to bude malý čin či velký skutek, zapadne do mozaiky, která už 30 let říká Díky, že můžem! Krajinou kráčí podzim jako tenkrát. Barví se listí, slunce zapadá za obzor a celý svět jakoby hořel. Stejně jako mé srdce hoří láskou, láskou ke své rodině, přátelům a celé vlasti. Zavírám oči a mám jedno přání Ať mír dál zůstává s touto krajinou. V kapse mi s každým krokem zvoní svazek klíčů a to je pro mě jasný symbol. Symbol, který říká Děkuji za možnost, děkuji za svobodu.